Voorzitter, de financiële transactietaks is een belasting op beleggen waarvan de Nederlandsche Bank heeft uitgerekend dat het de Nederlandse economie vier miljard per jaar gaat kosten. En ook de Commissie geeft nu toe in antwoord op mijn vragen dat deze taks de Nederlandse pensioenen treft, maar ook de koopkracht en de economie. En dan is het plan nog illegaal ook. De transactietaks mag niet via versterkte samenwerking worden ingevoerd, want het heeft een effect op de hele interne markt. Het voorstel eist dat privé ondernemingen belastinggeld innen voor andere landen wat illegaal is. En het treft de economie van landen die niet meedoen wat ook niet mag.

Voorzitter, kunnen we even serieus blijven?